Kína növekvő világgazdasági és világpolitikai szerepéről esik szó a legtöbbet, de úgy néz ki, hogy továbbra is fel kell emelnünk szavunkat az emberi és kisebbségi jogokhoz kötődő ügyekben is annak érdekében, hogy a jelentős változásokat átélő kínai társadalom érzékeny legyen a jogsértésekre és a kínai vezetők meghallják saját népük szavát. Szeretném hangsúlyozni a jelentésnek azon megállapításait, amelyek a tibeti autonómiára vonatkoznak. A kínai kormány erőszakos asszimilációval, kulturális rombolással vagy elnyomó rendőri és biztonsági módszerekkel nem fog tartós stabilitást elérni. És nem fog jó viszonyt kialakítani a kínai, a tibeti és az ujgur nép között, hanem csak úgy, ha komolyan foglalkozik az őslakosok minden panaszával annak érdekében, hogy valóban létrejöjjön a megosztott felelősség a két autonóm tartomány jólétéért.